En 2011, ces manifestations, semble t il, avaient fait 15 morts et des blessés.

Cette année ci, il y a encore eu un mort et des blessés et ceux dont on parle dans la résolution, ce sont 6 Ahwazis principalement, qui sont emprisonnés.